og maí í apríl þegar fækkun ferðamanna á milli ára varð tuttugu og tvö prósent og í maí fimmtán prósent og það hlýtur að teljast gríðarlega góður árangur það má kannski að stórum hluta til þakka hröðum viðbrögðum okkar í því að ráðast í markaðssókn þegar við stóðum hvað höllustum fæti hvað varðaði komu ferðamanna hingað til

þeir sem hingað hafa komið því viljum gæta að því að upplifun þeirra sé

tuttugu og eitt fjörutíu og þrjú virðulegi forseti í frumvarpinu er lagt til að fjármagni úr sjóðnum verði varið til uppbyggingar viðhalds og verndunar mannvirkja og náttúru á stór og dettifoss virðulegi forseti þegar ég sagði áðan að markaðssóknum fylgdi ábyrgð skiptir það máli núna að við horfum til þess og það má kannski vísa þá í nýja ferðamálaáætlun sem lögð verður hér fram á þinginu innan skamms þar sem horft verður til þess í allri stefnumörkun og allri sókn í íslenskri ferðaþjónustu að það verði að dreifa ferðamönnum betur yfir árið hér á landi við þurfum að fara í öfluga vöruþróun á sviði vetrarferðamennsku og síðan líka markaðssetja vetrarferðamennsku sérstaklega jafnframt þegar ég sömuleiðis erum við líka aðilar að menningarsamningum þannig að menningarstarfsemi verði efld um landið og það hefur gengið gríðarlega vel á þetta árum við að leggja áherslu ferðamanna á ýmsum vinsælum ferðamannastöðum þannig þarf að bæta varúðarmerkingar af ýmsum toga og jafnframt stígum og öryggisgirðingum framkvæmdasjóður ferðamannastaða verði lykilfjármögnunaraðili framkvæmda á ferðamannastöðum og með sjóðnum aukast líka möguleikar á að byggja upp nýja áfangastaði og dreifa þannig ferðamönnum betur

þeim stöðum sem ferðamenn sækjast eftir að skoða í frumvarpinu er gert ráð fyrir að sjóðurinn hafi

í skipulagsvinnu sé tekið tillit til sjónarmiða ferðaþjónustu og umhverfisvitundar góð hönnun á aðstöðu og mannvirkjum getur haft mikið aðdráttarafl bæði vegna þeirrar þjónustu sem í boði er og líka með góðri hönnun er átt við marga þætti en í henni felst meðal annars sjálfbærni vinnusparnaður og minni þörf fyrir viðhald en einnig það að með góðri hönnun er hægt að gera mannvirki á ferðamannastöðum þannig úr garði gerð sem draga úr ágangi á náttúruna og beina umferð gangandi vegfarenda þannig að náttúra ekki með stígagerð svo dæmi séu tekin framlög til ferðamannastaða í einkaeigu eru eingöngu bundin við verkefni er varða öryggi ferðamanna og eða náttúru þannig eru

og þróun ferðamannastaða þá sinnir ferðamálastofa styrkveitingum til úrbóta í umhverfismálum á ferðamannastöðum frumvarp um framkvæmdasjóð ferðamannastaða var samið samhliða frumvarpi um farþegagjald og gistináttagjald sem fjármálaráðherra mun mæla fyrir hér á alþingi innan skamms árlegar tekjur framkvæmdasjóðs ferðamannastaða eru ákvarðaðar í fjárlögum en miðað skal við að framlagið endurspegli sextíu prósent þeirra fjögur hundruð milljóna sem ríkissjóður mun

virðulegi forseti hér er um gríðarlega mikilvægt og óumdeilt mál meðal ferðaþjónustunnar um mikilvægi þessa máls ég held að við séum öll sammála um það að við þurfum að ráðast í öfluga uppbyggingu á ferðamannastöðum til þess að ná þessum markmiðum um að dreifa ferðamönnum betur yfir árið betur yfir landið og líka að gera bragarbót í öryggismálum og líka að vernda náttúruna á þeim perlum sem eru hvað fjölsóttastar og virðulegi forseti svo fylgir þessu líka eins og mörgum öðrum góðum